ræðumaður háttvirtur þingmaður höskuldur þórhallsson skildi við umræðuna það er auðvitað átakanlegt að fylgjast með því bæði í ræðu forsætisráðherra fyrr í dag og eins raunar í gærkvöldi að það er ekki um neina framtíðarsýn að ræða það er ekki nein sýn á það hvernig á að byggja upp íslenskt atvinnulíf hvernig á að koma hagvexti af stað aftur hvernig á að láta hjól atvinnulífsins fara að snúast að nýju það er auðvitað forsendan fyrir því að efnahagur taki við sér hagur heimilanna batni atvinnutækifærum fjölgi og annað þess háttar það er ekki um að ræða neina slíka sýn

það hvað sýnin er ómarkviss hvað umræðan í dag hefur verið ómarkviss ég velti því fyrir mér af hverju þessi umræða fer fram yfirskrift hennar er eitthvað á þá leið að hér eigi að ræða efnahagshrunið fyrir ári og viðbrögð við því en vandinn er auðvitað sá að það eru engar nýjar forsendur til að ræða það efnahagshrun það eru ekki komnar fram neinar nýjar upplýsingar sem við getum tekið til umræðu efnahagshrunið fyrir ári var auðvitað til umræðu hér á þingi stöðugt síðasta vetur í kosningabaráttunni í vor raunar á þingi í sumar af og til en það er ekkert nýtt í því það hefði verið ástæða til að fara yfir störf og stefnu ríkisstjórnarinnar en ræða hæstvirtur forsætisráðherra var ekkert innlegg í þá umræðu hún var að horfa í baksýnisspegilinn allan tímann og það var ekkert horft fram á við ekkert nýtt í ræðunni sem bætti neinu við það sem hæstvirtur forsætisráðherra sagði í umræðunum í gærkvöldi eða raunar þegar hæstvirtur forsætisráðherra tók fyrst til máls á þingi í því embætti í umræðum þann fjórða febrúar síðastliðinn ræðan sem hæstvirtur forsætisráðherra flutti í dag var í rauninni nánast sú sama og hæstvirtur forsætisráðherra flutti fjórða febrúar lýsing á vandamálum lýsing á ýmsum áformum um hitt og þetta sem ætti að gera og hennar sýn á það hvað hefði orðið til þess að efnahagshrunið átti sér stað síðasta haust það var ekkert nýtt í þessu þannig að á vissan hátt er þessi umræða og upphaf hennar gerir það að verkum að þessi umræða hlýtur að verða jafnómarkviss og við höfum séð í dag hún er einhvers konar útvíkkuð

ekki um að ræða neina sýn frá þeim sem hafa valist til þess að leiða ríkisstjórn í þessu landi það er vandamálið og það er kannski ekkert skrýtið að það vandamál skuli koma upp það er auðvitað staðreynd að við erum í dag við þær aðstæður að ríkisstjórn landi er í tætlum ríkisstjórn landsins virðist vera óstarfhæf ríkisstjórn landsins virðist vera sjálfri sér sundurþykk um flesta hluti sem hún er að gera nýleg dæmi sýna fram á það ég ætla ekki að fjalla sérstaklega um icesave málið og þann ágreining sem þar er greinilega uppi en önnur dæmi hafa komið fram það hafa komið fram dæmi á allra síðustu dögum um það að ráðherra ríkisstjórnarinnar afneita þáttum í fjárlagafrumvarpinu sem snúa að þeirra eigin ráðuneytum ég velti fyrir mér fjárlagaumræðan sem á sér stað á fimmtudaginn fjárlagafrumvarpið er þetta fjárlagafrumvarp fjármálaráðherra eins eða er þetta fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar komu ráðherrar ríkisstjórnarinnar ekki að þessu verki hvernig stendur á því að einstakir ráðherrar koma fram tveim dögum eftir að fjárlagafrumvarp er lagt fram og afneita þáttum sem snúa einmitt að þeirra ráðuneytum þetta er mjög sérkennilegt í þessari umræðu í dag hefur talsmaður vinstri hreyfingarinnar græns framboðs háttvirtir þingmenn lilja mósesdóttir verið sá eini úr þeim flokki sem hefur talað ræðan sem háttvirtur þingmaður flutti var ágæt hún var fín stjórnarandstöðuræða hún kom ekki inn á neitt í ræðu sinni sem fjallaði um stefnu ríkisstjórnarinnar þvert á móti var öll ræða hennar gagnrýni á þá efnahagsstefnu sem ríkisstjórnin rekur þá stefnu sem ríkisstjórnin hefur mótað og starfar eftir í samráði við alþjóðagjaldeyrissjóðinn við þetta bætti háttvirtir þingmenn lilja mósesdóttir því að sú stefna í ríkisfjármálum sem birtist í ríkisfjármálastefnu fjármálaráðherra og raunar fjárlagafrumvarpinu sjálfu væri skaðleg háttvirtir þingmenn lilja mósesdóttir fór yfir það með rökstuddum hætti hvernig sú stefna gæti verið skaðleg þetta var talsmaður sérstaklega tilgreindur og skilgreindur talsmaður vinstri hreyfingarinnar græns framboðs í þessari umræðu og sá eini úr þeim flokki eftir því sem ég best veit sem hefur óskað eftir því að taka til máls í þessari umræðu þessar umræður eiga sér auðvitað stað við mjög sérkennilegar kringumstæður það er einhvern veginn þannig að eini talsmaður vinstri hreyfingarinnar græns framboðs sem talar í þessari umræðu og talar gegn ríkisstjórninni og þeir tveir sem hafa talað af hálfu samfylkingarinnar hæstvirtur forsætisráðherra og raunar háttvirtir þingmenn björgvin g sigurðsson fyrrverandi hæstvirtur viðskiptaráðherra var algerlega fastur í fortíðinni og endurflutti greinargerð um sína sýn á atburði síðastliðinn hausts sem áður hefur komið fram og er ekkert nýtt í því það sem þetta sýnir er auðvitað sá vandræðagangur sem við búum við það er eins og í eldhúsdagsumræðunni í gær þá er reynt að breiða yfir þetta með því að reyna

undir rós en voru þó með ýmsum hætti að ýta í félaga sína í órólegu deildinni og þeir sem tala af hálfu samfylkingarinnar tala eins og ekkert sé að gerast eins og það sé ekkert vandræðaástand í gangi á meðan skortir framtíðarsýn hún er ekki mótuð hún er ekki kynnt og það vekur okkur auðvitað miklar áhyggjur um framhaldið hvernig við eigum að takast á við það vandamál sem við er að glíma þegar ríkisstjórn landsins virðist vera fullkomlega óstarfhæf þetta ástand má auðvitað ekki vara lengi það er auðvitað þannig ástand að það þarf eitthvað verulega mikið að gerast það þarf að gera eins og hæstvirtur félagsmálaráðherra sagði svo ágætlega í gærkvöldi eftir að hafa staðið að ríkisstjórn í átta mánuði nú er kominn tími til að fara að gera eitthvað hæstvirts félagsmálaráðherra sagði það ég held að hann hafi orðað það þannig að nú væri kominn tími til framkvæmda og það er jákvætt og það er jákvætt að menn hafi áttað sig á því átta mánuðum eftir að núverandi ríkisstjórn í lítt breyttu formi tók við völdum